Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, au nom du Conseil, Monsieur le Président, je vous remercie de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de rencontrer le Parlement et d'évoquer avec vous les sujets qui seront abordés lors de ce Conseil européen. À l'évidence, le Conseil européen de demain, d'après demain, sera décisif pour la consolidation du pilier économique de l'union économique et monétaire. Le thème majeur à son ordre du jour sera en effet le renforcement de la stabilité financière. Nous vivons des temps exceptionnels qui ont mis et continuent à mettre rudement à l'épreuve tant les gouvernements que les citoyens. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour que la crise financière actuelle soit surmontée et la confiance rétablie. Depuis le début de la crise, nous avons démontré notre détermination à prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver la stabilité financière et promouvoir le retour à une croissance durable. En particulier, la crise a mis en évidence le besoin d'un outil additionnel pour préserver la stabilité de la zone euro. Nous avons dû ainsi mettre sur pied un mécanisme ad hoc, que nous venons d'utiliser pour venir en soutien à l'Irlande et, à moyen terme, nous avons vraiment besoin d'un mécanisme permanent. À cette fin et en étroite consultation avec le Président du Conseil européen, le gouvernement belge remettra au prochain Conseil européen, demain matin, une proposition de décision permettant l'amendement du traité, en vue de l'établissement d'un mécanisme pour la sauvegarde de la stabilité financière de toute la zone euro, via une modification de l'article

L'objectif est l'adoption formelle de la décision en mars 2011 et son entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Par ailleurs, la mise en œuvre du rapport du groupe de travail sur la gouvernance économique endossé par le Conseil européen d'octobre constitue une avancée importante dans le renforcement de la discipline budgétaire, l'élargissement de la surveillance économique et l'approfondissement de la coordination. Ce dossier, auquel nous attachons une importance capitale, se trouve actuellement tant sur la table du Parlement que du Conseil et devra être conclu d'ici l'été prochain. Permettez moi, enfin, d'insister sur l'importance de la nouvelle stratégie Europe 2020 pour la croissance et l'emploi, qui joue un rôle important pour nous tirer de la crise. La Présidence belge a eu à cœur d'avancer dans sa mise en œuvre, Monsieur le Président de la Commission, afin de poser les jalons d'une reprise économique durable. Au delà de ces questions économiques, permettez moi d'aborder encore deux points. Le Conseil européen traitera des relations de l'Union avec ses partenaires stratégiques. Le Conseil Affaires étrangères, présidé par Mme Ashton, a préparé des rapports d'étape sur trois de ses partenaires, les États Unis, la Chine et la Russie. Le Conseil européen écoutera donc attentivement la présentation de la haute représentante relative aux relations de l'Union avec ses partenaires stratégiques. La haute représentante sera aussi invitée à poursuivre cette approche avec d'autres partenaires, tels que l'Ukraine, l'Afrique, l'Inde et le Brésil, et à présenter en mars 2011 un rapport faisant état de la situation concernant ses contacts avec nos partenaires. Dernier point, la demande d'adhésion à l'Union présentée par le Monténégro. Le Conseil Affaires générales a salué l'avis de la Commission sur le Monténégro. Le pays a réalisé des progrès pour satisfaire aux critères politiques fixés par le Conseil européen de Copenhague et aux exigences du processus de stabilisation et d'association. Nonobstant cela, des efforts supplémentaires doivent être consentis, en particulier dans la mise en œuvre des sept grandes priorités énoncées dans l'avis de la Commission, et compte tenu de la proposition de la Commission, le Conseil a recommandé d'accorder au Monténégro le statut de pays candidat. La question de l'octroi du statut du pays candidat sera examinée par ce Conseil européen.